Signora Presidente, onorevoli colleghi, continui disastri ambientali affliggono ogni paese d'Europa, da nord a sud. La scorsa settimana un patrimonio mondiale come Venezia ha subito danni gravissimi a causa delle inondazioni. È necessario sbloccare al più presto gli stanziamenti del Fondo di solidarietà dell'UE e agevolare gli investimenti per la manutenzione del territorio, ma è probabile che quanto accaduto a Venezia avverrà di nuovo. L'ultimo rapporto dell'Agenzia per l'ambiente dell'ONU parla di un aumento delle temperature di 3,2 gradi dai livelli preindustriali, con grande rischio di eventi climatici distruttivi. Il motivo? I gas serra a livello globale continuano ad aumentare, nonostante gli interventi per cercare di limitarli. L'Europa ha deciso di puntare verso un green new deal ma la sua visione deve essere globale e davvero molto ambiziosa. Gli Stati europei, infatti, devono diventare un esempio di come sviluppo e tutela dell'ambiente possano andare di pari passo. L'Europa può e deve diventare un punto di riferimento e un modello di successo per gli Stati di recente industrializzazione che continuano ad aumentare le loro emissioni di gas inquinanti. E lo può fare solo mettendo in campo azioni di successo, con importanti investimenti sulla riconversione verde. Bisogna certamente puntare su ricerca, sviluppo e nuove tecnologie, tenendo però sempre al centro le imprese, che non devono essere lasciate sole in questo percorso, ma anzi devono trarne vantaggio concorrenziale nel medio e lungo periodo.